Amerikanen die in het buitenland wonen, moeten met andere woorden jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte indienen. Sommige EU burgers kregen, zonder dat ze daarom vroegen, de Amerikaanse nationaliteit, omdat ze toevallig in Amerika geboren werden. De Facta wetgeving over automatische uitwisseling van bankgegevens met de VS heeft ertoe geleid dat zij de toegang tot financiële basisdiensten in de EU kunnen verliezen, wat niet de bedoeling kan zijn. Nu en dan vind ik in mijn mailbox een vraag om hulp van zulke toevallige Amerikanen. Bij navraag op het kabinet Financiën bleek dat er een brief is gestuurd, maar dat die helaas zonder antwoord is gebleven.